de modo que la negativa del Consejo a avalar ese cumplimiento de los criterios técnicos y su aplazamiento lanza un mensaje que nos preocupa, y este Parlamento lo afirma en su Resolución con claridad. Preocupa, en primer lugar, porque significa la interposición de un doble rasero, un double standard que encubre prejuicios, no datos fehacientes, en relación con la fiabilidad del cumplimiento de los criterios, pero, en segundo lugar, porque lanza una sombra que perjudica el crédito, el prestigio y la confiabilidad de Schengen como lo que es y como lo que debe seguir siendo un espacio de libre circulación de personas, y aun más, la mejor expresión hasta la fecha de que Europa es ciudadanía, de que Europa es libre circulación de personas, de que Europa es algo más que el euro y el mercado interior y de que Europa tiene dimensión política.